borist hefur svohljóðandi bréf dagsett tuttugasta og sjötta ágúst síðastliðinn frá guðmundi steingrímssyni áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis í framhaldi af úrsögn minni úr framsóknarflokknum segi ég mig hér